Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, das wichtigste Signal, das von der Konferenz in Bonn ausgehen muss, ist, dass wir den Prozess weiter vorantreiben auch nach der Ankündigung von Donald Trump. Der Rest der Welt hält zusammen, Klimaschutz bleibt eine wichtige Aufgabe, und wir sind sehr froh darüber, dass das auch viele in den USA erkannt haben. Es ist schon traurig, dass angesichts der Überschwemmungen und Wirbelstürme bei dem Präsidenten und seinen Beratern noch kein Nachdenken eingesetzt hat. Natürlich kann man nie ein einzelnes extremes Wetterereignis auf den Klimawandel zurückführen, aber es ist vonseiten der Wissenschaft klar, dass solche Ereignisse zunähmen, wenn wir so handeln würden wie Trump und nicht so wie der Rest der Welt. Deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir das in unserer Entschließung auch ganz klar sagen Der Prozess muss weitergehen, und wir freuen uns, dass sich Bundesstaaten und andere in den USA auch weiterhin beteiligen.

Uns war vor allem wichtig, dass die Änderungsanträge des Industrieausschuss es berücksichtigt wurden, dass wir dabei auch an die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie denken und dass extreme Anträge abgelehnt wurden, und die sind zum Glück auch gar nicht wieder im Plenum vorgelegt worden.

Wir möchten sie mit unseren beiden Änderungsanträgen noch mal ein bisschen verbessern, aber ich glaube, wir werden in jedem Fall morgen zustimmen.